Monsieur le Président, je suis très satisfait que nous débattions aujourd'hui du respect des droits de l'homme des peuples autochtones dans le monde, car il est vrai, comme cela a été dit dans nos débats avant celui ci, que la situation de ces droits est aujourd'hui pire qu'il y a une dizaine d'années

vraisemblablement quelque chose dans la vie de ces peuples autochtones.